Powinny być uwzględniane obszary, w których odległość od rynku zbytu jest większa, gdzie trzeba ponosić dodatkowe koszty, żeby albo sprzedać swoje produkty, albo zaopatrzyć się w środki produkcji. To powinny być główne kryteria określające obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania.